Madame la Présidente, chers collègues, l'État de droit dans lequel je veux vivre assure la liberté de manifester en sécurité. Un blessé lors d'une manifestation est un blessé de trop.

Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui ont perdu l'usage d'un œil, ont une blessure grave à la tête ou la mâchoire déchiquetée.

Ils ont été victimes des lanceurs de balles de défense encore utilisés en France, les fameux LBD, dont nous souhaitons l'interdiction en Europe, comme le préconise notre défenseur des droits. La politique française de maintien de l'ordre est dangereuse et alimente les tensions. Tout est à revoir. En tant que députée européenne, j'apprends à m'inspirer du meilleur des autres États européens. Au lieu de restreindre nos libertés individuelles et de répondre par une dérive sécuritaire, comme le fait aujourd'hui le gouvernement français avec sa loi anti manifestations, il ferait mieux de s'inspirer de ses voisins et des bonnes pratiques visant la désescalade et le dialogue entre les manifestants et les forces de l'ordre.